C'est aussi une décision qui va confirmer le monopole du nucléaire, ce qui va rendre beaucoup plus difficiles les projets d'énergies renouvelables et tous les emplois qui y sont liés. Quand on sait que le régulateur, au lieu d'être un régulateur indépendant, va finalement céder la surveillance du marché et la fixation des prix à un comité de suivi dans lequel GDF Suez va siéger, je me pose vraiment des questions.